á lögum númer hundrað og sex nítján hundruð níutíu og níu um byggðastofnun með síðari breytingum það er þrítugasta og önnur mál þessa þings á þingskjali þrjú hundruð fimmtíu og eitt en með frumvarpinu er lagt til að ákvarðanir byggðastofnunar sem lúta að veitingu lána eða ábyrgða og umsýslutengri þeim verði endanlegar á stjórnsýslustigi það er þær ákvarðanir verði ekki kæranlegar til ráðuneytisins líkt og nú er eitt af meginhlutverkum byggðastofnunar er veiting lána og ábyrgða samkvæmt nánar tilgreindum skilyrðum litið hefur verið svo á að ákvarðanir sem stofnunin tekur um veitingu eða synjun lána eða ábyrgða séu stjórnvaldsákvarðanir í skilningi stjórnsýslulaga og þar með kæranlegar til ráðherra samkvæmt almennri kæruheimild aðrar ákvarðanir byggðastofnunar sem standa í tengslum við lán eða ábyrgðir sem byggðastofnun hefur veitt það er ákvarðanir tengdar umsýslu þegar veittra lána og ábyrgða hafa hins vegar almennt ekki verið taldar til stjórnvaldsákvarðana í þessum skilningi þær eru því ekki almennt kæranlegar til ráðherra að gildandi lögum þó umrædd umsýsla lúti engu að síður almennu eftirliti ráðherra ráðuneytið hefur haft til skoðunar hvort æskilegt sé að gera breytingar á lögum um byggðastofnun sem miða að á að fella niður möguleika aðila til að kæra til ráðuneytisins ákvarðanir stofnunarinnar sem lúta að veitingu lána og ábyrgða og umsýslutengdri þeim í því skyni hefur verið horft til annarra stjórnvalda svo sem tækniþróunarsjóðs sem er undir yfirumsjón iðnaðarráðherra en ákvarðanir sem teknar eru þar um að veita styrki úr tækniþróunarsjóði eru endanlegar á stjórnsýslustigi þessu er háttað með mismunandi hætti virðulegi forseti inn í stjórnsýslunni en flest það sem hefur með lánveitingar og styrki að gera þá hefur á flestum stöðum verið litið svo á að um sé að ræða endanlega ákvörðun og því eru slíkar ákvarðanir yfirleitt ekki kæranlegar til ráðherra hjá byggðastofnun hefur byggst upp yfirgripsmikil þekking á veitingu og umsýslu með lán og ábyrgðir og ríkar kröfur eru gerðar til stofnunarinnar um faglega málsmeðferð og úrlausn slíkra mála þá þurfa stjórnarmenn stofnunarinnar einnig að uppfylla hæfisskilyrði fjármálaeftirlitsins til stjórnarsetu í fjármálafyrirtækjum ákvarðanir byggðastofnunar sem lúta að veitingu lána eða ábyrgða og umsýslu tengdri þeim skipta hundruðum á ársgrundvelli og telja má óheppilegt að allir þeir sem eru óánægðir með ákvarðanir stofnunarinnar um veitingu lána eða ábyrgða umsýslu tengda þeim til dæmis skilmálabreytingar geti kært þær ákvarðanir til ráðherra hvað varðar eftirlit með starfsemi byggðastofnunar þá sinnir ráðuneytið almennu eftirliti sem lýtur að því hvort kerfisleg vandamál séu fyrir hendi til dæmis með könnun á verkferlum jafnframt bendi ég á að byggðastofnun er lánafyrirtæki samkvæmt lögum sem lýtur eftirliti fjármálaeftirlitsins þannig hefur fjármálaeftirlitið eftirlit með því að byggðastofnun starfi í samræmi við lög og reglur eins og þær eru á hverjum tíma með frumvarpi þessu er því lagt til að ákvarðanir byggðastofnunar sem lúta að veitingu lána eða ábyrgða og umsýslutengdri þeim verði endanlegar á stjórnsýslustigi enn fremur er til að taka af allan vafa lagt til að kveðið verði á um að hið sama eigi við um umsýslu viðkomandi lána og ábyrgða nái frumvarpið óbreytt fram að ganga verða umræddar ákvarðanir byggðastofnunar ekki kæranlegar til iðnaðarráðuneytisins líkt og nú er hins vegar gilda ákvæði stjórnsýslulaga um kæru til æðra stjórnvalds eftir sem áður um allar aðrar stjórnvaldsákvarðanir byggðastofnunar frú forseti allar aðrar heldur en þær sem snúa beint að lánveitingum og lánaumsýslu hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg